Spoštovana, hvala za besedo. Gospod Počivalšek, pred enajstimi meseci ste pač na hearingu oziroma na predstavitvi kot kandidat za ministra za za gospodarski razvoj in tehnologijo na moje vprašanje, če bodo Haloze med prioritetnimi nalogami kohezijske politiki politike, odgovorili nekako takole oziroma pač bom zdaj kar z z magnetograma prebral: "Da so prioriteta vsa obmejna problemska območja. Niso samo Haloze, je pa tam težka situacija, katerega problema ne bomo mogli rešiti več samo z denarjem, ampak bomo morali najti eden skupek ukrepov, s katerim bomo morali stimulirati ljudi, da bodo da bodo prišli nazaj živet na to področje, ustvariti infrastrukturne in vse ostale pogoje za to, da bodo ljudje na tem področju lahko živeli." Ker čas hitro, teče, me zanima, kaj je po enem letu na mizi od tega skupka ukrepov, ki ste ga imeli takrat v idejnih zamislih. Pa kdaj bo ta vaša državna strategija za Haloze in druga obmejna območja prinesla konkretne ukrepe in kdaj bodo prebivalci in tudi obrtniki in drugi gospodarski akterji v praksi začutili oziroma nekaj imeli od tega. Strinjam se z vami, da ni vse odvisno od denarja. Ampak nekatere stvari pa je potrebno sofinancirati, še tako dobre volje, pač ne more, vzdržati ceste skupaj, ne. Iz preteklih stališč, tako vaših osebnih, kakor vašega ministrstva, sklepam, da niste najbolj naklonjeni posebnim zakonom za zaključena geografska področja, saj naj bi sistemski Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pokrival vse podobne primere za področja celostne države. Ampak ti sistemi očitno ne delujejo tako, kot bi bilo treba. Zato še enkrat poudarjam in vas še enkrat sprašujem, kaj konkretno nameravate narediti za moje in naše Haloze, kako boste k temu pristopili, kdo je zadolžen za posamezne faze ukrepov, ali bo za obmejna področja skrbela posebna služba, pač zanima me, kje smo pri teh zadevah. Dostikrat predstavniki ministrstva tudi radi poudarjajo, kako je na voljo toliko in toliko denarja preko razpisov, a problem pri teh razpisih je, da so prilagojeni nekaterim drugim okoljem in zato tudi tisti, ki bi želeli kandidirati, po preučitvi razpisa ugotovijo, zadoščajo oziroma zadostijo kriterijem. Rešitev bi bila, po mojem, ali napisati kriterije drugače, ali pa to rešiti v nekem krovnem zakonu, da določena geografska področja, ki jih želimo, ohraniti, pač imajo pri vsakem razpisu neke posebne oziroma milejše pogoje. Razmisliti velja morda o dodatnih človeških resursih, ki bi malim občinam pomagali pri neposredni pripravi in prijavi projekta za razpise. Pa morda vas res danes to sprašujem tako bolj na široko. To počnemo ob zavesti, da je potrebno sodelovanje več ministrstev. In, vaši izjavi na hearingu, kjer sem vas razumel, da ste, boste, vi oziroma vaše ministrstvo, koordinator priprave nabora rešitev.